Je pa seveda to povezano tudi s sistemom soupravljanja in vodenja podjetij. Tukaj pa seveda trčimo na mnoga vprašanja, tako pravic in obveznosti, in mislim, da kakorkoli se bo ta pobuda potem odvila v nadaljevanju, je potrebno glede teh vprašanj biti popolnoma jasen. V nekaterih državah so ti poskusi bili bolj uspešni, v nekaterih manj, mislim pa, da glavni problem, ki se je pojavil pri vsem tem, je zlasti pomanjkanje jasnih definicij, po eni strani, obveznosti na strani delodajalcev in pa delojemalcev, in pa pravic tako pri samem upravljanju kot pri sprejemanju dobička. Je pa jasno, da je to tudi vprašanje družbenoekonomskega sistema, ki v tem trenutku po mojem mnenju ni preveč naklonjen tej obliki, je pa to vprašanje seveda za prihodnje diskusije.